Het programma accepteert de onmogelijkheid om je te verweren tegen een Europees arrestatiebevel en dat heeft al geleid tot jarenlange onterechte opsluiting van vele burgers in buitenlandse cellen. Het programma streeft naar Europees strafrecht, waarmee de soevereiniteit van lidstaten wordt aangetast. En het gemeenschappelijk asielbeleid heeft niet geleid tot een vermindering of een spreiding van immigranten, maar alleen tot een concentratie ervan in een paar lidstaten. Met dit alles staat dit programma niet ten dienste van de burger, integendeel. De centrale vraag moet zijn of de burger eigenlijk wel gediend is met het Stockholmprogramma en mijn antwoord is nee.